Köszönöm szépen a lehetőséget, és először is néhány kollégámnak szeretném nagyon alázatosan megmondani, hogy ennek a lenéző, lekicsinylő stílusnak szerintem nincs helye Albániával kapcsolatban sem. Albánia európai perspektíva, egyszerűen egy biztonsági kérdés, európai biztonsági kérdés.

Bizonyos eredmények optimizmusra adnak okot Albánia jelentősen előrehaladt a közigazgatási reformjában.

Az átalakulások hajtóerejét a jövőben is az uniós csatlakozás jelentheti az ország számára. A sikerek és indokolt kritikák mellett Albánia megérdemli Európa biztatását, elismerését. Hangsúlyozom még egyszer közös érdekünk, hogy az albán csatlakozás mielőbb új lendületet kapjon. Köszönöm szépen